A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról szóló jelentést a szavazatommal is támogattam. A jelentés leírja, hogy az energia előállításának, átvitelének, tárolásának és használatának módjai hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A tiszta energiával kapcsolatos jelentés azonban még csak az említés szintjén sem tartalmazza a nukleáris energiát, hisz ugye amíg kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint például a szénalapú energiatermelés, az atomenergia használata egyben jelentős kockázatot is jelent.